Ha sikerre vezetnek az EU USA kereskedelmi megállapodások, akkor annak eredményeképpen javulhat az Unió és az Egyesült Államok globális versenyképessége, elsősorban Kínával, Indiával és más feltörekvő országokkal szemben, és én azt remélem, hogy ha sikerre vezetnek a tárgyalások, akkor csökkeni fog az Unió kereskedelmi hiánya is. De lássuk be, hogy ezek a tárgyalások nem csak lehetőségeket kínálnak, de veszélyeket, kockázatokat is rejtenek. Sokkal nagyobb mértékben kellene odafigyelni az érzékeny területekre, egyes érzékeny mezőgazdasági termékek problémájára. Kár, hogy nem kerül bele ebbe a határozatba az a kitétel, amit már több európai parlamenti határozat tartalmazott, amelyik arról szólt, hogy az európai gazdák versenyképességét azzal is meg kell óvni, hogy a nemzetközi kereskedelmi megállapodásoknak a részévé kell tenni az Európai Unió állatjóléti, környezetvédelmi, élelmiszer biztonsági normáinak az alkalmazását. Ennek hiányában az európai gazdák többletköltségei nem kerülnek ellentételezésre.

Viszont nem csak ezekről a kérdésekről szól ez az ügy, hanem arról is, hogy megbízunk e a Bizottságban, és sajnos vannak rossz tapasztalatok, mert a Bizottság nagyon érzéketlenül kezdte újra a Mercosur tárgyalásokat, sokakban azt az érzést keltve, hogy a Bizottság hajlamos a mezőgazdasági érdekek feláldozására.